Ahora bien, apuntan a la necesidad de reglas multilaterales con fuerza ejecutiva.

Porque, efectivamente, hay que actuar sobre lo social y hay que actuar sobre los derechos humanos a nivel mundial. Pero hay otra cuestión no perder las reglas europeas con fuerza ejecutiva. Hoy mismo el Consejo no ha venido, porque ha fracasado en el tema de sus propios pactos en las cuestiones de la reubicación. Y me parece que en el estudio falta un apartado que es muy, muy importante la democracia y la geoestrategia en un mundo globalizado un mapa, también, histórico sobre los regímenes democráticos, y uno cualitativo sobre el caudillismo o cómo están degenerando regímenes democráticos formalmente aceptados como tales. Y hay otra cuestión que también me parece que falta las multinacionales en la revolución digital y su tensión sobre el poder en los ejecutivos en los pequeños países, y sobre la imposición fiscal y la evasión fiscal. Todos estos asuntos los necesitamos para poder evaluar mejor lo que ustedes apuntan, que queda un poco ingenuo.